sveinsson ólína þorvarðardóttir og guðmundur steingrímsson tillögugreinin er svohljóðandi með leyfi virðulegs forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera tímasetta áætlun um að bæta afhendingaröryggi raforku á vestfjörðum sérstaklega verði hugað að möguleikum á aukinni raforkuvinnslu á vestfjörðum svo sem með byggingu hvalárvirkjunar og stækkun mjólkárvirkjunar auk annarra virkjunarkosta þessi tillaga þessi var flutt á síðasta löggjafarþingi en komst þá ekki á dagskrá og er þess vegna endurflutt það fer ekkert á milli mála að það vantar mjög mikið á að afhendingaröryggi á raforku á vestfjörðum sé viðunandi þetta afleita ástand stendur bæði atvinnulífinu fyrir þrifum það skapar mikinn kostnað fyrir atvinnulíf og heimili það veldur óþægindum í heimilisrekstri og daglegu lífi fólks og sem ekki skiptir minnstu máli er mikill þrándur í götu þess að hægt sé að byggja upp ný atvinnutækifæri á vestfjörðum í raun og veru er ekki eftir neinu að bíða þetta slæma ástand er staðreynd það liggja fyrir gögn um það hvaða kostir séu til boða núna til dæmis í vor síðastliðinn í mars kom fram skýrsla frá landsneti um bætt afhendingaröryggi á vestfjörðum og þar er þessum kostum öllum saman lýst og dregnar fram upplýsingar um hið slæma ástand þar segir meðal annars með leyfi virðulegs forseta áreiðanleiki afhendingar frá flutningskerfi landsnets er lægstur á vestfjörðum meginástæða þess er einföld tenging vestfjarða við flutningskerfið frá hrútatungu til mjólkár línurnar sem um ræðir eru glerárskógalína eins geiradalslína eins og mjólkárlína eins þessu til viðbótar eru truflanir á sextíu og sex kv flutningslínum landsnets á vestfjörðum síðan segir síðar í skýrslunni meginhluti kostnaðar sem straumleysi veldur liggur í þeim samfélagslega kostnaði sem fylgir straumleysi meðaltal samfélagslegs kostnaðar vegna straumleysis árin tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og átta að teknu tilliti til keyrslu varaafls á vestfjörðum er áttatíu og fjögur er ári miðað við sama tímabil síðan eru í skýrslunni dregnir fram nokkrir kostir sem gætu verið til staðar til þess að bæta úr þessu afleita ástandi í fyrsta lagi er nefnt að það megi endurbæta varaafl með ýmsum hætti til dæmis með því að setja upp fleiri dísilstöðvar það mætti styrkja flutningskerfið með tvöföldun vesturlínu og síðan sem er áhugaverðasta leiðin í þessum efnum það er uppbygging á orkuframleiðslu með virkjunum á vestfjörðum þar er sérstaklega nefnd gerð hvalárvirkjunar líka stækkun mjólkárvirkjunar og ýmsir aðrir virkjunarmöguleikar svo sem hestfjarðarvirkjun í ísafjarðardjúpi það er engin spurning um það að þegar þessir kostir eru bornir saman er ekkert sem nær jafnvel markmiðum okkar og það að byggja upp orkuframleiðslu í héraðinu endurbætur á varaafli með dísilrafstöðvum væri skítaredding sem mundi aldrei vera fullnægjandi leið fyrir vestfirðinga og þjónaði alls ekki framtíðarhagsmunum svæðisins það mætti horfa á það sem skammtímalausn meðan verið er að vinna að öðrum lausnum en alls ekki sem neina framtíðarlausn tvöföldun vesturlínu er líka verulega kostnaðarsöm og skilar landsneti ekki neinum viðbótartekjum sem er líka áhugavert að velta fyrir sér hins vegar hafa farið fram á vegum orkubús vestfjarða miklar athuganir á mögulegum virkjunarkostum á vestfjörðum það hefur verið lagður heilmikill kostnaður í þetta og miklar upplýsingar dregnar fram

að hægt sé að leysa þennan mikla vanda til frambúðar ég vil líka nefna það að fyrirtæki sem heitir vesturverk og starfar á ísafirði hefur aflað sér virkjunarheimilda vegna mögulegrar hvalárvirkjunar en framvinda málsins mun ráðast mikið af viðbrögðum stjórnvalda eins og segir hér í greinargerð er hvalárvirkjun eini nýi kosturinn sem eins og nú standa sakir væri hægt að hefja framkvæmdir við strax án ágreinings um vatnsréttindi land eða annað það sem snýr að slíkri framkvæmd ég vil í þessu sambandi sérstaklega nefna vegna þess að alltaf þegar nefndar eu virkjanir fer að hringja viðvörunarbjöllum í kollum missa sem hafa áhyggjur af virkjunarframkvæmdum að þessi virkjun hefur hins vegar fengið alveg sérstakt heilbrigðisvottorð frá hæstvirtum núv sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sem kvað upp úr um það á sínum tíma hér í umræðum í þinginu sem hægt væri að fletta upp að hvalárvirkjun væri mjög álitlegur kostur sem hæstvirtur ráðherra á þeim tíma mælti með efast ég ekki um að hann hefur enn þá þá skoðun i þessum efnum það er hins vegar alveg ljóst mál að til þess að hægt sé að ráðast í gerð hvalárvirkjunar þarf að fella niður tengigjald hennar vegna bæði ísafjarðarbær með sameiginlegri ályktun allra fulltrúa í bæjarstjórninni fjórðungssamband vestfirðinga og orkubú vestfjarða hafa sent sameiginlega áskorun til ríkisstjórnarinnar um að tengigjöld vegna hvalárvirkjunar verði greidd úr ríkissjóði og er vísað til sérstaks fylgiskjals sem fylgir með þessari þingsályktunartillögu þessu til sannindamerkis fjórðungssamband vestfirðinga hefur líka sent bréf í þessa veru og ísafjarðarbær sent endurskoðunarnefnd um raforkulög erindi þess efnis að tekið verði tillit til aðstæðna á vestfjörðum það er talið að tengigjöld vegna virkjunarinnar gætu numið tvö komma þrjú til þrjú komma þremur milljörðum króna samkvæmt skýrslu landsnets og það er auðvitað ljóst mál að þetta er það sem mun gera það að verkum eða í raun og veru valda því að hagkvæmni virkjunarinnar stendur og fellur með þessu tengigjaldi menn geta auðvitað velt fyrir sér hvort það sé sanngjarnt að fella niður þetta tengigjald en þá vil ég segja það að það að byggja upp raforkuöryggi fyrir heilan landshluta er auðvitað hluti af þeim innviðum sem við ætlumst til að séu til staðar í okkar samfélagi hluti af því að svæði eins og vestfirðir geti staðið jafnfætis í samkeppni við aðra landshluta sem hafa fengið eðlilega uppbyggingu á raforkuöryggi sínu og geta þess vegna keppt um nýja iðnaðar og atvinnukosti tökum dæmi nú er mikið rætt um hin svokölluðu gagnaver ein forsendan fyrir því er auðvitað sú að það sé hér sæmilegt raforkuöryggi meðan þetta öryggi er ekki til staðar er tómt mál að tala um að reyna að laða slíka starfsemi vestur á vestfirði þetta á við líka um margs konar aðra atvinnustarfsemi sjávarútvegurinn okkar er auðvitað hátæknistarfsemi sem stendur og fellur með orkunni og raforkuöryggi fyrir sjávarútveginn er einn meginþátturinn í starfsöryggi slíkrar atvinnugreinar sem er auðvitað burðarásinn verður burðarásinn um ókomna tíð í atvinnumálum á vestfjörðum það eru ýmis önnur fyrirtæki sem hafa sprottið upp af nálægðinni við sjávarútveginn þá er auðvitað nærtækast að nefna hið þekkta heimsþekkta fyrirtæki raunverulega á sínu sviði þrjá x technology sem hefur oft orðið fyrir miklum skakkaföllum vegna raforkuöryggi skorta á raforkuöryggi og þrátt fyrir góðan vilja orkubús vestfjarða og frábært starf starfsmanna þeirra hefur það því mér verið svo að orkuöryggið afhendingaröryggið hefur ekki verið nægjanlegt

alveg um tómt mál að tala að okkur takist að byggja fjölbreyttara atvinnulíf setja fleiri stoðir undir atvinnustarfsemina og þar með byggðina á vestfjörðum nema þessi grunnþörf sem við ætlumst til að sé sinnt að henni sé sinnt með mannsæmandi hætti ég tók þessi mál upp sem oftar hér á alþingi núna á síðastliðnum vetri og ræddi þessi mál þá meðal annars við þáv iðnaðarráðherra hæstvirtur össur skarphéðinsson hvort hann sæi möguleika á því að hið opinbera ríkið kæmi með einhverjum hætti að uppbyggingu á hvalárvirkjun í umræðunni sem fram fór átjánda mars síðastliðinn sagði ráðherra og ég vil gera þau orð að mínum

háttvirtum þingmanni það er einari k guðfinnssyni í framsögu hans fyrir fyrirspurninni hún er sú að í hvalárvirkjun felst bæði ábati fyrir landsnet sem meta má á fimm hundruð milljóna króna og sömuleiðis samfélagslegur ábati sem er metinn á yfir tvo milljarða króna ég undirstrika að þetta eru orð hæstvirts þáv iðnaðarráðherra samfélagslegur ábati sem er metinn á yfir tvo milljarða króna og held ég nú áfram lestrinum það verður auðvitað að bera saman aðra kosti sem eru í þessari stöðu af því dreg ég þá ályktun að sá skynsamlegi kostur hljóti að koma til greina að hvalárvirkjun njóti að minnsta kosti góðs af þeim ábata sem mundi fylgja henni sjálfri þá verður í þessum vangaveltum að hafa það í huga að framleiðsla og sala á raforku er samkeppnisstarfsemi þannig að það setur því ákveðnar skorður hversu langt er hægt að ganga í beinum stuðningi við virkjunina ég ætla ekki að lesa frekar úr ívitnun í ræðu hæstvirts þáv ráðherra en vísa til greinargerðar með tillögunni í þessum efnum af orðum hæstvirts ráðherra og af þeim bréfum sem fyrir liggja frá fjórðungssambandi vestfirðinga sem eru samtök sveitarstjórnarmanna á vestfjörðum í bréfi sem

og fulltrúum bæjarastjórnar ísafjarðar fjórðungssambandsins og orkubús vestfjarða sameiginleg liggur fyrir að það er mjög ríkur pólitískur vilji til að taka á þessum málum ég hygg að flestir sjái sanngirnisrökin sem eru á bak við þessa tillögu það hefur komið fram mjög eindregin ósk h frá heimamönnum á vestfjörðum um að tafarlaust verði bætt úr raforkuafhendingaröryggi á vestfjörðum þessar samþykktir sem ég er hér að vísa til eru til sannindamerkis um það ég fagna því að hæstvirtur iðnaðarráðherra hefur í framhaldi af þessari umræðu sem meðal annars afar sprottið af tillögu okkar sex þingmanna úr norðvesturkjördæmi og þeirrar umræðu sem hefur átt sér stað á vettvangi heimamanna á vestfjörðum hefur hæstvirtur iðnaðarráðherra skipað ráðgjafahóp til að fara yfir fyrirliggjandi tillögur landsnets um leiðir til að bæta raforkuöryggi á vestfjörðum og ég vísaði til þeirra tillagna hópnum er líka falið að leggja mat á til hvaða aðgerða þurfi að grípa til að bæta samkeppnisstöðu vestfjarða með tilliti til möguleika svæðisins til atvinnuuppbyggingar í orkufrekum iðnaði nefndina skipar ágætis fólk sem ég hef fullt traust á að geti unnið vel að þessu máli það sem er hins vegar veikleikinn í þessu starfi er það að það er ekki lagt til sem kemur hins vegar fram í tillögu okkar sexmenninganna úr þingmannahópi norðvesturkjördæmis sem er það að setja upp tímasett áætlun í þessum efnum ég hygg að það sé mikið lykilatriði í þessu máli að niðurstaðan af þeim athugunum sem fari fram

umræðu og þess vegna mundi ég vilja beina því til nota þennan vettvang hér úr ræðustól alþingis til þess að beina því til nefndarinnar að hún reyni í störfum sínum að vinna þetta mál þannig að það liggi fyrir skarpari tillögur en hingað til hafa gert að undanskilinni þeirri tillögu sem við erum hér að ræða um það hvernig eigi að vinna þetta mál nákvæmlega grunnvinnan hefur verið unnin við þekkjum málin við vitum hvaða kostir standa til boða það hefur verið unnin mikil vinna eins og ég nefndi bæði af hálfu orkubús vestfjarða alveg sérstaklega og auðvitað annarra aðila eins og orkustofnunar þáverandi og fleiri aðila landsvirkjunar og fleiri og síðan hið nýja fyrirtæki verkvest sem ég nefndi líka hér áðan nú er einfaldlega komið að því að við staðan er sú að við höfum fyrir okkur að mestu leyti þær upplýsingar sem fyrir liggja vonandi leiðir starf þessarar nefndar til þess að þessir kostir verði skýrari fyrir okkur og það sé þess vegna hægt að taka þær nauðsynlegu ákvarðanir sem þarf að taka ég bind líka vonir við það að þessi nefnd er leidd af

og það auðvitað styrkir málið og gerir starfið þess eðlis að við höfum meiri trú á því en ella svo að ég slái því fram í gamansömum tón en öllu gamni fyrir auðvitað að sjálfsögðu mikil alvara

ég tel að þær viðtökur sem þetta mál hefur fengið á fyrri stigum þegar því var hreyft hér til að mynda átjánda mars sem ég nefndi af hálfu hæstvirts fyrrverandi iðnaðarráðherra sem hefur og var og er mikill áhugamaður um þetta gefa okkur fyrirheit um það að á þessum málum verði tekið að fullri alvöru og heiðarleik og einurð og ég hef ekki ástæðu til þess að ætla nokkuð annað við sem stöndum að þessari tillögu komum úr þremur ólíkum stjórnmálaflokkum og höfum kannski ólík viðhorf að mörgu leyti en í þessum efnum höfum við náð vel saman um þetta mál sem er auðvitað langt hafið yfir alla pólitíska flokkadrætti ef þannig mætti að orði komast hér er bara spurningin um það að þingið komist að þeirri niðurstöðu að það sé ástæða til þess að styðja við uppbyggingu af þessu tagi með því að fella niður tengigjöldin eða bæta það upp með öðrum hætti þannig að það verði hægt að tryggja raforkuafhendingaröryggi æskilegasti kosturinn er klárlega uppbygging raforkuframleiðslunnar á vestfjörðum sjálfum í góðri sátt við náttúruna og ég tel að þess vegna væri mjög mikilvægt að alþingi mundi afgreiða þessa tillögu sem þannig er til komin og hefur þann tilgang einan að búa til eðlilega innviði fyrir vestfirði í mikilvægum málaflokki sem mun ráða miklu um það hvernig okkur mun takast að byggja upp nýja atvinnustarfsemi setja fleiri stoðir undir